W sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest pandemia, występują ograniczenia praw obywatelskich, zakazy zgromadzeń, zakazy przemieszczania się.

Sprawdzianem, czy dana władza jest rzeczywiście demokratyczna, jest jej zachowanie w takiej właśnie sytuacji nadzwyczajnej. Pytanie brzmi czy politycy nie wykorzystują tego momentu, żeby deptać prawa i godność obywateli? Niektóre rządy w Unii tego egzaminu nie zdały. Podam przykład z ostatnich tygodni. Rząd Zjednoczonej Prawicy, który zmusza kobiety w Polsce do rozpaczliwego protestu w obronie ich najbardziej podstawowych praw właśnie teraz, podczas drugiej fali pandemii. Ale ja nie mam żadnych wątpliwości ta władza nie wygra z kobietami. W demokracji to władza ma służyć obywatelom, a nie odwrotnie. To, co się dzieje obecnie w Polsce, to zwiastun końca pewnego etapu. Rewolucja kobiet zmieni Polskę na lepszą, respektującą prawa człowieka, otwartą, nowoczesną, tolerancyjną i szanującą wszystkich swoich obywateli i obywatelki, obdarzoną poczuciem humoru, dystansem do siebie, wyzbytą nadęcia i obsesji na swoim punkcie. Demokracja jest kobietą. Wielki szacunek dla wszystkich protestujących w tych trudnych czasach. Jesteście nadzieją.